virðulegur forseti ég þakka hæstvirtum forseta þingsins fyrir að gera góða grein fyrir skýrslu umboðsmanns alþingis fyrir árið tvö þúsund og fimm því miður var það svo að ég var ekki á fundi háttvirtrar allsherjarnefndar þegar umboðsmaður fór yfir sína skýrslu og er það í fyrsta sinn sem ég missi af þeirri yfirferð en hún er alltaf mjög gagnmerk og þar eiga sér stað mjög góðar samræður og góð skoðanaskipti og um það sem líka er oft vísbending um það sem koma skal á næstu árum mig langar til að vekja athygli þingmanna á blaðsíðu þrjátíu og eitt þegar er verið að skoða viðfangsefni þessa brýna embættis en við skulum ekki gleyma því að sennilega er umboðsmaður brjóstvörn borgaranna gagnvart stjórnvöldum og er þetta afar brýnt og mikilvægt hlutverk sem umboðsmaður alþingis hefur með höndum þar er hægt að sjá hvernig skipting málanna er skráðra mála eftir viðfangsefnum og þar ber auðvitað hæst tafir hjá stjórnvöldum við afgreiðslu máls það er greinilegt að við þurfum að herða dálítið þar á og eins þetta með málsferð við sjáum líka vísbendingar um það hvar við munum sjá aukningu kannski á komandi árum og það er auðvitað starfsmannamálin eða opinberir starfsmenn og það er mjög mikið af úrskurðum í þessari skýrslu frá umboðsmanni varðandi starfsmannamálin og það byrjar á blaðsíðu hundrað og átta þannig að það mál verða greinilega fyrirferðarmeiri en ella þau mál sem mér finnst líka afar brýnt að embættið skoði og fari yfir eru hagsmunir barna það er gerð grein fyrir á blaðsíðu fimmtíu og sjö einu máli varðandi barnaverndina en ég veit um einn en það eru alls sjö mál sem hafa komið til hans á árinu tvö þúsund og fimm en það er afar brýnt að borgararnir og þeir sem þurfa að gæta hagsmuna barna og við eigum alltaf að hafa börn í fyrirrúmi við þær aðstæður eins og mögulegt er að umboðsmaður sé til staðar til að skoða þau mál ég vil líka nefna að kannski erum við búin að koma meiri skikk á þau mál en á er kannski minna um fangelsismál en oft áður og það er líka afar brýnt að virða rétt okkar minnstu bræðra ég vil endilega líka taka undir að það er mjög brýnt að umboðsmaður hafi ætíð nægjanlegt svigrúm til að vera með sjálfstæðar

er mikilvægt að stjórnsýslan skoði og ég minni á að sjálfstæð úttekt umboðsmanns um félagsþjónustu sveitarfélaga sem fór að koma meiri skikk á þau mál og meira jafnræði meðal sveitarfélaga um þau ár og það var hætt með svokallað eins og við sögðum stundum rassvasabókhald í félagsþjónustu sveitarfélaga þannig að það ber að þakka embætti umboðsmanns alþingis og allra hans starfsmanna mjög góða og gagnmerka

ég vil skora á þingmenn að fara á blaðsíðu fimmtíu og sjö ég veit af öðru máli sem var úrskurðað nú í sumar varðandi stöðu foreldra fósturbarna sem við munum sjá í skýrslu fyrir næsta ár en ég ætla líka minna á það að umboðsmaður alþingis er með mjög gagnmerkan vef þar sem hægt er að fá upplýsingar um öll þau mál sem eru þar í gangi núna og úrskurðað hefur verið í það er mjög fróðlegt að líta inn á þennan vef og horfa á þá fjölbreytni og þau mál sem þar eru ég vil þakka fyrir þessa skýrslu og hlakka til þeirrar næstu